CETA jest według pana dobre dla małych i średnich przedsiębiorstw, CETA jest dobre dla eksporterów europejskich. Nie wiem, czy pana zdaniem CETA jest złe dla międzynarodowych koncernów? A może warto otwarcie powiedzieć, że to tak naprawdę o ich interesy chodzi, a nie przedsiębiorców w Europie, nie naszych rolników, nie Europejczyków?